Als ständiger Berichterstatter des Haushaltsausschusses für die Agenturen möchte ich heute Abend Stellung beziehen. Der laufende mittelfristige Finanzrahmen hat entschieden, dass das Personal in den Institutionen und so auch in den dezentralisierten Agenturen um 5 gekürzt werden soll. Der Haushalt 2018 ist derjenige, in dem diese Operation abgeschlossen sein soll, und bei den Agenturen wird das auch so sein. Mir ist es wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass viele Agenturen weit mehr geleistet haben, denn sie mussten über den sogenannten redeployment pool einen Teil der Stellen erwirtschaften, die bei ausgewählten Agenturen unabweisbar geworden sind denken Sie an den Aufwuchs des Personals bei Frontex. Daher will ich festhalten Der Haushalt 2018 ist der letzte, in dem Personal bei den Agenturen gekürzt werden wird. Ich glaube, einige von denen haben einen Zustand erreicht, den man sklerotisch nennen kann. Aber der Rat hat eine Chance, liebe Kolleginnen und Kollegen, seinen Sparwillen an anderer Stelle unter Beweis zu stellen. Die EBA, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, wird aus Großbritannien abgezogen, und es wäre unter Spargesichtspunkten sehr vernünftig, sie mit den anderen Agenturen, entweder der in Frankreich oder der in Frankfurt, zu verschmelzen.